Lepa za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovana varuhinja. Še enkrat bi rada pozdravila odlično pravno njo za opravljeno delo gospe varuhinje in vaših sodelavcev, tako pri pripravi res sistematičnega in celovitega poročila za leto dva sedemnajst, kakor seveda predvsem pri vestnem izvajanju vaših delovnih nalog. Za vse višji ugled institucije varuha in zaupanje javnosti vanj se nedvomno, zaslužna ravno vi, gospa Vlasta Nussdorfer, za kar se vam res iskreno zahvaljujem. Kot je bilo dane že večkrat omenjeno, imamo vlada, državni zbor, vsi nosilci javnih pooblastil, lokalne skupnosti odgovornost prizadevati si za odpravo prav vseh sistemskih napak in kršitev. Tako zakonodajnih kakor tistih, ki nastajajo pri izvajanju javnih pooblastil in predvsem pri zagotovitvi spoštovanja ustavno zagotovljenih človekovih pravic. S tega vidika se mi zdi absolutno nesprejemljivo, kar sem opazila v poročilu, to je neodzivnost na peticije in pobude državljank in državljanov tako z vidika državnih organov kakor lokalnih skupnosti. Med drugim je v poročilu naveden primer, ko so bile potrebne raznorazne intervencije tako varuhinje kakor vlade, kakor, upravne inšpektorice, da bi se pristojno ministrstvo odzvalo na zadevno peticijo, na kar je po šestih mesecih sicer ta odgovor prišel, vendar je v tem primeru varuhinja nedvoumno ugotovila kršitev načela, ustavno zagotovljene pravice do peticije. In po mojem mnenju je takšno ravnanje absolutno nesprejemljivo. Nujno je potrebno odgovoriti in odzivati se na vse vrste pobud in peticij državljank in državljanov. Tu govorim tako državnih organov kakor o lokalnih skupnostih kakor tudi o nas, drage poslanke in poslanci. Nujno je seveda tudi zagotoviti reševanje zadev v razumnih rokih. Pa ne zgolj na področju sodstva, temveč tudi na področju upravnih postopkov. Ravno v teh postopkih se neposredno odloča o pravicah državljank in državljanov, na primer o pravicah do štipendije, do socialnih pomoči in podobno, in lahko samo pritrdim varuhinji, da je skrajno nesprejemljivo, da posameznik dejansko izgubi določeno pravico zgolj in samo zato, ker o njegovi, pritožbi ni bilo odločeno v razumnem roku, temveč je določen državni organ potreboval celo dve leti za odločitev in v takih primerih, odgovor in izgovori, kot so nimamo dovolj kadra, enostavno niso sprejemljivi in jih ne moremo sprejeti. Mislim, da je takšno ravnanje nedopustno in se moramo prav vsi, tako vlada kot poslanke in poslanci kot vsi nosilci javnih pooblastil prizadevati, da se sprejmejo ukrepi, ki bi tovrstno delovanje enostavno odpravili. Ravno zaradi nesorazmerno dolgih postopkov in zaostankov pada zaupanje v pravno državo. Kot je bilo danes večkrat izpostavljeno, je torej neodzivnost državnih organov, dolgotrajni inšpekcijski postopki, prelaganje odgovornosti z enega ministrstva na drugo ministrstvo, iz enega organa na drugi organ, neodzivnost na peticije izjemen problem, ki se vleče v bistvu vrsto vrsto let in tu je potrebno sprejeti ustrezne ukrepe in odgovornost ter sistem enostavno popraviti. Prav tako pa bi morali biti vsi zaskrbljeni nad opažanjem varuhinje glede kršitve načela pravne in socialne države. To je tudi to je bilo danes že večkrat omenjeno. Pk dejstvo je, da število ljudi, ki živi v revščini oziroma pod pragom revščine in jim ni omogočena pravica do dostojnega življenja, dandanes je ta številka še vedno izjemno visoka. Predvsem zaskrbljujoče da med, temi skupinami ljudmi je ogromno starejših ljudi, samskih starejših upokojenk upokojenih žensk, in včasih se sprašujem, kako bi brez pomoči humanitarnih organizacij oziroma organizacij samih državljank in državljanov z zbiranjem preko SMS-ov in tako dalje za pomoč tem osebam, kako bi sploh ti ljudje preživeli, ker mi smo tukaj zatajili. In razsežnost stisk, ki jih omenja varuhinja pri svojem delu na terenu, razsežnost stisk teh ljudi s katerimi se je neposredno spoznala pri obiskih na občinah, je izjemna in to moramo resnično sprejeti ustreznejše uskrepe, sistematične ukrepe in odpraviti revščino in dejansko zagotoviti spoštovanje načela socialne države. V tem kontekstu je morda potrebno navezati tudi vprašanje širjenja brezplačne pravne pomoči. Dejstvo je, da živimo v državi, ki izrazito prenormirana in v kateri se tudi pravniki včasih ne ne znajdemo med vsemi temi zakoni in razlago zakonov, ki so si včasih celo sami sebi v nasprotju, kaj šele prava neuke osebe. In ravno med najbolj revnimi, med najbolj ranljivimi skupinami ljudi so torej osebe, ki jim ni zagotovljena niti pravna pomoč oziroma niti učinkovito pravno varstvo. Zakaj? Ker so tudi postopki za pridobitev brezplačne pravne pomoči izjemno dolgotrajni in v tem kontekstu gre pozdraviti ravno pobudo varuhinje lokalnim skupnostim, torej ne samo državnim organom, da bi lokalne skupnosti zagotovile brezplačno pravno pomoč. Mi smo v Občini Piran na primer to naredili že leta dva dvanajst in moram reči, da je bilo zelo zelo dobro sprejeto, za kaj že v prvem koraku smo spoznali, da marsikateri, prava neuka, neuki, občanka in občan ne znajo niti izpolniti samega formularja za pridobitev brezplačne pravne, pomoči. Že tu so rabili pomoč, kaj šele z obrazci ministrstev, državnih organov, in tako dalje. in, zato tukaj tudi jaz apeliram res na lokalne skupnosti, da uvedejo to to brezplačno pravno pomoč predvsem za pomoč ljudem pri komunikaciji s prvostopenjskimi organi z instrukcijami glede rokov, marsikdaj so zamudili tudi roke samo zaradi tega, ker niso pač poznali prav v tem kontekstu. Na koncu bi se rada še enkrat zahvalila gospe varuhinji ...